Vorige maand kwamen premier al-Serraj en generaal Haftar bijna tot een overeenkomst om de situatie te normaliseren door het houden van verkiezingen. Desondanks begon Haftar op 4 april met een dodelijke opmars in het dichtbevolkte zuiden van Tripoli. Hij heeft maar één doel het opvoeren van de druk op al-Serraj. Zo denkt Haftar zijn positie aan de onderhandelingstafel te verstevigen. Dit mogen wij niet tolereren. Haftars strategie minacht het VN-vredesproces, leidt tot grote aantallen burgerslachtoffers, vermeerdert het aantal migranten dat Libië ontvlucht en vergroot het speelveld voor terroristische groeperingen. Ik vraag de hoge vertegenwoordiger dan ook onmiddellijk op te roepen tot een staakt het vuren en de terugtrekking van Haftars troepen. De onderhandelingen onder leiding van de EU en de VN moeten een eerlijke kans krijgen.